Madame la Présidente, Madame la Commissaire, trois ans après le lancement de la garantie jeunesse, environ un jeune sur cinq est encore au chômage. Nous devons donc nous interroger sur l'efficacité de notre politique et faire un bilan. Le Brexit est d'ailleurs venu jeter une lumière crue sur les dysfonctionnements de l'Union européenne, mais je dirais surtout sur ceux